á íslandi eru reknar tvær flugmálastjórnir annars vegar flugmálastjórn á keflavíkurflugvelli sem heyrir undir utanríkisráðuneytið hins vegar flugmálastjórn íslands sem heyrir undir samgönguráðuneytið starfsemi þessara tveggja flugmálastjórna eru mjög líkar en meðan á veru varnarliðsins stóð þótti ákveðið hagræði í að hafa stofnanirnar tvískiptar undir sitt hvort ráðuneytið keflavíkurflugvöllur þjónaði að stórum hluta herflugi vegna varnarsamningsins við bandaríkin og aðildar íslenska ríkisins að norður atlantshafsbandalaginu nú eftir brotthvarf varnarliðsins frá keflavík tel ég forsendur þess að halda uppi tveimur stofnunum með sömu markmið og starfsemi séu brostnar að sameina flugmálastjórn á keflavíkurflugvelli flugmálastjórn íslands tel ég að mundi stuðla að einfaldari stjórnsýslu sameiginleg eining yrði sterkari og markvissari og hægt væri að samnýta sérfræðiþekkingu starfsmanna á þessum tveimur vinnustöðum en það er alveg ljóst að verkefni starfsmanna hjá þessum stofnunum skarast á fjölmörgum sviðum einnig má nefna einkennilega aðstöðu sem flugmálastjórn íslands er í að bera faglega ábyrgð á flugumferðarþjónustu sem innt er af hendi í keflavík án þess að koma að nokkru leyti við stjórn eða skipan fyrirtækisins ég tel að sameining hefði í för með sér fjárhagslegan sparnað öll flugmál mundu lúta einu ráðuneyti og keflavíkurflugvöllur og málefni hans verða loksins hluti af samgönguáætlun á nýafstöðnu flugþingi sem haldið var í byrjun október þá lýstu flugrekendur áhyggjum sínum af kostnaði við þjónustu flugvernd og eftirlit sem mun fara vaxandi þar sem sífellt fleiri öryggisstaðla þarf að uppfylla á flugþinginu kom einnig skýrt fram eindreginn vilji bæði flugrekenda og þeirra sem veita flugumferðarþjónustu flugöryggissvið og flugvallasvið að sameining þessara tveggja stofnana undir eitt ráðuneyti væri nú tímabært ekki síst sökum þeirrar hagræðingar sem í henni felst og gæti komið til móts við aukinn kostnað samfara hertum öryggiskröfum nú er búið að segja varnarsamningnum upp og ekkert því til fyrirstöðu að fækka ríkisstofnunum um eina vil ég því beina fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra hvenær þess er að vænta að flugmálastjórn íslands taki yfir flugmálastjórn á keflavíkurflugvelli